25. sesji doszło do kuriozalnej sytuacji, kiedy minister spraw zagranicznych Rosji Sergiej Ławrow powiedział, że interwencja rosyjska na Krymie jest podyktowana obroną praw człowieka.